Het geweld gaat ook keihard door op andere plaatsen in het land. Syrische autoriteiten hebben de grenzen met Turkije en Libanon gesloten. De dorpen bij de grenzen zijn omsingeld. Duizenden vluchtelingen zijn de grens naar Turkije overgestoken en duizenden wachten nog om dit te doen. Deze mensen zitten nu op dit moment als ratten in de val. Turkije heeft toegezegd de vluchtelingen op te vangen en het is aan de EU om deze kandidaat lidstaat hierbij snel alle hulp te bieden.

Van honderden daarvan ontbreekt elk spoor. Ik vraag de hoge vertegenwoordiger om aan te dringen op opheffing van de belegering van de getroffen steden en dorpen en op directe en ongehinderde toegang voor humanitaire organisaties en journalisten. Het volk komt op voor zijn eigen rechten. De mensen hebben het vertrouwen in het regime verloren. Zij willen democratie en veranderingen. Er zijn oppositiepartijen en zij moeten de kans krijgen om mee te doen aan vrije verkiezingen. Mevrouw Ashton, gaat u druk uitoefenen, zodat de situatie in Syrië verwezen wordt naar de aanklager van het Internationaal Strafhof? Denkt u dat de VN een resolutie zal aannemen om dit te bewerkstelligen?